frú forseti það er mikið fagnaðarefni að almenningur hafi fengið að kjósa um svo mikilvægt mál sem icesave þrjú samningarnir eru vantraust almennings á stjórnvöldum stjórnsýslu og stjórnarfari almennt er enn mikið og við þær aðstæður er mikilvæg að stjórnvöld sýni almenningi virðingu og traust og tali upp niðurstöðu kosninganna beint lýðræði með þjóðaratkvæðagreiðslum er það aðhald sem stjórnvöld þurfa á að halda og sú aðgerð forseta íslands að vísa þessu mikilvæga máli til þjóðarinnar í annað sinn ber merki um kjark forseta og traust hans á skynsemi almennings frú forseti hreyfingin hefur á öllum stigum icesave málsins barist gegn því að þessari byrði yrði velt yfir á almenning enda ekki skuld sem fólkið í landinu stofnaði til alveg frá upphafi í því þverpólitíska starfi sem átti sér stað sumarið tvö þúsund og níu með icesave eins samningnum reyndum við að ná fram sem bestri niðurstöðu í minningunni er fyrsta heimsókn lee buchheits til íslands sem kom hér að frumkvæði háttvirtur þingmaður guðfríðar lilju grétarsdóttur sem ekki er lengur treyst fyrir trúnaðarstörfum hann kom fyrir fjárlaganefnd og skilaboð hans voru skýr til fjárlaganefndar hann sagði þið eigið að láta þetta mál eiga sig og þið eigið ekki að vera elta neitt samkomulag við breta og hollendinga þeir munu sennilega heldur aldrei koma til með að stefna ykkur fyrir dómstóla á það var ekki hlustað því fór sem fór icesave tvö var svo kynnt um haustið tvö þúsund og níu og við nánari skoðun kom í ljós eins og með alla þessa icesave samninga að ekki var allt sem sýndist og samningurinn var óásættanlegur hann var á endanum keyrður í gegnum þingið af hálfu meiri hluta í miklu ósætti og eftir talsvert málþóf í upphafi árs tvö þúsund og tíu ákvað forseti íslands að synja þeim lögum staðfestingar og vísa þeim til þjóðarinnar þar reyndu formenn samfylkingarinnar og vinstri grænna allt sem þau gátu til þess að gera þá atkvæðagreiðslu tortryggilega fyrstu þjóðaratkvæðagreiðsluna frá lýðveldisstofnun tap þeirra var hins vegar hraksmánarlegt og vilji þjóðarinnar var skýr í kjölfarið bjuggu menn sig svo undir hin sjö mögru ár sem forusta ríkisstjórnarinnar og allir helstu talsmenn hennar atvinnulífsins verkalýðshreyfingarinnar og háskólasamfélagsins höfðu hótað þjóðinni en engin af þeim hörmungum sem dynja áttu yfir þjóðina með höfnun samningsins rættist og það sýndi sig að sá gegndarlausi hræðsluáróður sem rekinn var af hálfu ríkisstjórnarinnar og jábræðra hennar var algjörlega ómarktækur kúba norðursins var ekki annað en lýsing á huga og hugsun þeirra sem börðust fyrir samningnum huga og hugsun sem er þröngsýn og sér aðeins eina leið leið hótana og hræðsluáróðurs því miður endurtók sá málflutningur sig aftur í aðdraganda nýafstaðinna kosninga enda fylgdi sami hugur máli frú forseti í framhaldi niðurstöðunnar kröfðust bretar og hollendingar þess að það yrði þverpólitísk sátt allra flokka á alþingi um samninganefnd ef reyna ætti að semja aftur innlegg hreyfingarinnar í samningagerðina var að bretar og hollendingar ættu með réttu að fá sitt úr þrotabúi landsbankans og ef eitthvað stæði eftir þegar skiptum væri lokið ætti sú greiðsla að skiptast jafnt milli allra þriggja þjóðanna það mætti segja mér að það muni verða niðurstaðan eftir nokkur ár þegar upp verður staðið sú niðurstaða náðist hins vegar ekki mikið var hamrað á því að þetta væri samningur sem fulltrúi stjórnarandstöðunnar ætti þátt í að gera en litið var fram hjá því að það var endanleg niðurstaða sem skipti máli og niðurstaðan eftir ítarlega áhættugreiningu var einfaldlega ekki sú sem menn væntu íslendingar fjölmenntu svo á kjörstað og sjötíu og fimm prósent kosningabærra manna tóku þátt í atkvæðagreiðslu um mjög flókið og leiðinlegt mál hafi einhver efast um áhuga og hæfi þjóðarinnar á því að taka þátt í ákvörðunum með þjóðaratkvæðagreiðslum er sá efi vonandi fyrir bí höfnun þjóðarinnar á icesave samningnum er ekki alvarlegt mál heldur góð niðurstaða og sú skoðun að já við icesave hefði breytt miklu fyrir ísland á alþjóðavettvangi er röng það sem gerðist hér á íslandi með hruninu hafði þau áhrif á orðspor íslands út á við að orðsporið mun verða á núlli næstu árin ekki síst þegar haft er í huga að það var ríkisstjórnin alþingi eftirlitsstofnanir og stór hluti stjórnsýslunnar á sínum tíma sem tók þátt í að spinna ein blekkinga og lygavef um ísland bæði hér heima við og á alþjóðavettvangi sem gerði hrunið enn verra og umfangsmeira en ella það verður ekki fyrr en íslendingum hefur tekist að gera upp hrunið af alvöru að nágrannaþjóðirnar fara að taka mark á okkur aftur það uppgjör þarf að vera pólitískt lagalegt siðferðilegt og persónulegt og þó að margir hafi tekið sig til persónulega og endurhugsað framtíðina hefur einungis einn embættismaður hlotið dóm og einungis einn þingmaður hefur sagt af sér meiri hluti alþingis hafnaði svo ábyrgð stjórnmálanna í atkvæðagreiðslu þann tuttugasta og áttunda september síðastliðinn þar sem tuttugu og þrír þingmenn hrunstjórnarinnar þar á meðal forseti alþingis og forsætisráðherra greiddu atkvæði um það að vernda félaga sína úr hrunstjórninni sú atkvæðagreiðsla ein og sér sýnir hvað enn er langt í land með þessu fylgjast nágrannaþjóðirnar og alþjóðasamfélagið í gegnum sendiráð sín hér á landi og í þessu samhengi er icesave máli léttvægt kosningabaráttan um icesave þrjú var kraftmikil allóvægin á höfnun en líka ógagnsæ og mann óar við umhverfi e s b kosninganna þegar þar að kemur að óbreyttu þetta er ferli sem þarf að laga og í frumvarpi hreyfingarinnar um þjóðaratkvæðagreiðslur er meðal annars gert ráð fyrir svokallaðri lýðræðisstofu sem meðal annars hefur það hlutverk að búa mál til þjóðaratkvæðagreiðslu með viðeigandi kynningum og fleiri og tryggja gagnsæi kosningabaráttunnar eftir því sem hægt er sérstaklega með tilliti til fjármögnunar hreyfingin hefur nú lagt þetta frumvarp fram þrisvar sinnum en ríkisstjórnarflokkarnir hafa ekki stutt það nema með undantekningum þrátt fyrir öll kosningaloforðin um lýðræðisumbætur vonandi mun alþingi og allsherjarnefnd taka við sér strax í þessari viku og koma hreyfingu á þetta mikilvæga mál frú forseti þjóðaratkvæðagreiðslur eru mikilvæg leið til að veita stjórnvöldum hverju sinni aðhald og eru ekki síst mikilvægar þegar stjórnvöld hafa illa misfarið með vald sitt endurskoðun stjórnarskrárinnar mun vonandi gera þjóðaratkvæðagreiðslur að eðlilegum viðburði og aðferð til ákvarðanatöku hér á landi í framtíðinni og vonandi tekst okkur að búa til umgjörð um slíkt ferli þannig að sómi sé að frú forseti það er kominn tími til að byggja upp að nýju traust á milli alþingis og þjóðarinnar og fyrsta skrefið í því ferli á að sjálfsögðu að vera að alþingi og stjórnmálamennirnir treysti þjóðinni betur til ákvörðunartöku en verið hefur hingað til